Ja hvala za to bi rekel, finančno bilanco, zdaj. Mene bolj konkretno zanimalo, ker sem to že tudi vašega predhodnika enkrat tako neuradno vprašal, če se kaj a tem projektu Topolšica dela. In je rekel, počakaj malo, pridi po novem letu, pa ti bomo razložili na ministrstvu, kaj kakšen, načrt oziroma vizija ministrstva No, žal, vaš predhodnik je odstopil. Pa me zanima, neka skupina tam pa je vseeno ljudi ostala, ki pa to neko dilo oziroma neko vizijo izvaja. Prav tako pa mi niste odgovorili, tam sta namreč dva objekta, zdaj ne vem, če tam mogoče še niste bili, vas jaz tja povabim, pa da si ogledamo tista dva objekta. Ker noben ne ve, kaj bi z njimi. Se pravi, rad bi samo, a se kdaj kakšna reorganizacija načrtuje, ker vemo vsi, da smo v težavah, rabimo neki denar Kakšna, sploh vizija naprej, Topolšice, Bo obstala, ne bo obstala? Bo kakšen drug program? Saj pravim, neko vizijo bi pričakoval od od ministra oziroma od vlade. Hvala.